og í skýrslu utanríkisráðherra sem hún mælti fyrir í morgun er að sjálfsögðu hreyft mörgum mikilvægum málum sem við íslendingar þurfum að sinna það er að sjálfsögðu engan ástæða til að gera lítið úr því sem vel er gert eða gera lítið úr möguleikum íslands til að gegna þýðingarmiklu starfi í alþjóðamálum þó við séum smátt ríki og fámenn en til að við getum með trúverðugum hætti tekið að okkur mikilvægt hlutverk á alþjóðavettvangi verðum við að vera reiðubúin til að endurskoða og endurmeta frá grunni afstöðu okkar og viðhorf til umheimsins það hefur komið fram í máli margra ræðumanna í þessari umræðu að það hafa orðið umfangsmiklar breytingar í alþjóðamálum og heimurinn er ekki sá sami í dag og hann var fyrir fáum árum og áratugum en því miður er ekki mikið um það á ferðinni í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra um að verið sé að endurmeta stöðu okkar og viðhorf til umheimsins frá grunni að því leyti til má kannski halda því fram að það sé fylgt sömu stefnu í utanríkismálum og í tíð fyrri ríkisstjórnar og sú staðreynd að samfylkingin hefur þar tekið sæti framsóknarflokksins hafi litlu breytt að séð verður mig langar að fara yfir nokkur helstu efnisatriði í skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra mun ekki hafa tíma til að fara í öll mál en látum það gott heita ég vil fyrst segja að ég tel það jákvætt að hæstvirtur utanríkisráðherra boðar það í sinni skýrslu að það verði flutt sérstök skýrsla um evrópumál í janúar ég tel að það sé full ástæða til að taka þau mál sérstökum tökum og fá sérstaka umfjöllun um evrópumálin eða er okkur öllum ljóst að þau eru orðin afskaplega fyrirferðarmikil í íslenskum samfélagsmálum og áhrif aðildar okkar að e e s samningum hefur að sjálfsögðu mjög víðtæk áhrif mig langar hins vegar að velta því upp í þessu samhengi hvernig ríkisstjórnin hins vegar hyggst standa að styrkingu umfjöllunar um evrópumál innan þingsins en eins og kunnugt er lagði evrópustefnunefndin sem var skipuð á sínum tíma og skilaði áliti undir lok síðasta kjörtímabils þá leggur hún sérstaklega til að starf alþingis að evrópumálum og tengsl þess við önnur þjóðþing í evrópu verði styrkt meðal annars er lagt til að stofnuð verði sérstök evrópunefnd innan þingsins og ég vil þess vegna gjarnan beina þeirri spurningu til hæstvirts ráðherra hvernig ráðherrann sér þetta fyrir sér verða að veruleika kemur til að mynda til álita að það verði til einhvers konar útvíkkuð utanríkismálanefnd eða einhvers konar nefnd sem byggðist að grunni á utanríkismálanefnd og hugsanlega þingmannanefnd efta sem fjallar að sjálfsögðu mikið um evrópumálin mér finnst mikilvægt að fá það fram enda þótt sérstaklega verði fjallað um evrópumál síðar um öryggis og varnarmálin er að sjálfsögðu margt að segja háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon fór yfir það í morgun að brottför hersins hefði ekki verið nýtt sem skyldi til að endurmeta frá grunni stöðu íslands og íslenska hagsmuni og bar þá meðal annars fram fyrirspurn um öryggismálanefndina sem boðað var að yrði skipuð sérstaklega til að móta stefnu í öryggismálum og meta íslenska hagsmuni og mér finnst þýðingarmikið að fá það fram hvar það mál er statt það er að sjálfsögðu góðra gjalda vert eins og kemur fram í skýrslu ráðherrans að skipuð hafi verið sérstök samráðsnefnd eða starfshópur með faglegan bakgrunn til að sinna starfi að því er varðar hættumat fyrir ísland og ráðið sé ráðgjafi í því sambandi en slík nefnd kemur að sjálfsögðu ekki í staðinn fyrir þverpólitískan starfshóp í öryggismálum sem fjallar um það má segja hina pólitísku hagsmuni og hina pólitísku stefnumótun í þessum málaflokki þannig að mér finnst mikilvægt að fá það fram jafnvel kannski og hefur verið sagt að það sé ekki utanríkisráðuneytið sem veitir það leyfi heldur ríkislögreglustjóri það vekur auðvitað spurninguna um það hvort það sé þá þannig að dómsmálaráðherra sé þá loksins búinn að koma upp sinni leyniþjónustu greiningardeild ríkislögreglustjóra sé orðin að leyniþjónustu sem gefur þingmönnum grænt ljós á að þeir megi fjalla um viðkvæm utanríkis og öryggisskjöl en gott og vel nýir samningar við danmörku og noreg hafa verið gerðar og um þá er vafalaust skiptar skoðanir en gott og vel við eigum að

en það má líka spyrja sig hvort ekki hafi þurft að fjalla um það miklu ítarlegar og á víðari grunni meðal annars af alþingi í þessu sambandi má líka velta því fyrir sér hvort varnarsamningurinn við bandaríkin frá nítján hundruð fimmtíu og eitt sé ekki orðinn úreltur hann hefur reyndar aldrei í hugum okkar margra meðal annars margra samfylkingarmanna núverandi gegnum tíðina ekki haft mikla þýðingu fyrir ísland en það má spyrja sig við þessar breyttu aðstæður hvort hann sé ekki algerlega úreltur og hvort ekki sé rétt að segja honum upp mig langar líka að vekja máls á því hver staða mála er á varnarsvæðinu fyrrverandi sem núna er komin í borgaralega notkun það hefur verið heilmikil umræða um mengun á þessu svæði og þá vaknar spurningin um það hvort fyrir liggi einhverjar ítarlegar rannsóknir á því hversu viðamikil mengunin á svæðinu er og hvernig verður staðið að hreinsun og hver kostnaðurinn við það er ég vil líka velta upp spurningu um sprengjuleit og spengjueyðingu á varnarsvæðinu vegna þess að því hefur verið haldið fram að þarna séu svæði sem voru notuð við sprengjuæfinga og þar sem eru enn ósprungnar sprengjur á svæði sem er núna komið í borgaraleg not á svæði sem núna er skólasvæði og ég vil spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra hvort ráðherranum sé kunnugt um þetta og hvaða ráðstafanir hafi þá verið gripið til hér er í ræðu ráðherrans að sjálfsögðu fjallað um hlutverk okkar innan öryggisráðsins og get sagt um það að við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum mörg hver að minnsta kosti stutt þá umsókn þótt skoðanir og áherslur hafi vissulega verið skiptar um þetta atriði ég hef verið í hópi þeirra sem hafa stutt það að íslendingar sæktust eftir sæti í öryggisráðinu hins vegar í því efni skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli hvaða leiðangur við ætlum í ef við náum nú því marki að verða kosin sem ríki in í öryggisráðið í hvaða leiðangur ætlum við hvernig ætlum við að rækja þær skyldur í skýrslu utanríkisráðherra er meðal annars sagt eftirfarandi með leyfi forseta ríki sem ekki á sér forsögu sem flækt getur fyrir óhlutdrægri úrlausn deilumála og þetta sé mikilvægt í samhengi við

þetta er auðvitað gott svo langt sem það nær en erum við algerlega forsögulaus í þessu efni við hljótum líka að velta því fyrir okkur hvað með þátttöku okkar eða stuðning íslenskra stjórnvalda við stríðið í írak og þátttöku okkar í gegnum nato í hernaðaraðgerðum er það alveg forsögulaust ríkisstjórnin hefur ekki enn beðist afsökunar á stuðningi íslenskra stjórnvalda við ólöglegt stríð í írak og við hljótum að velta því fyrir okkur hvaða hagsmunir þar réðu ferðinni voru það hagsmunir almennra borgara eða voru það sjónarmið mannréttinda og friðsamlegra lausna deilumála svo notað sé orðalag úr ræðu hæstvirts utanríkisráðherra sem þar réði ferðinni nei að sjálfsögðu ekki nú hefur hæstvirtur utanríkisráðherra út af fyrir sig sagt það í umræðum á alþingi að ríkisstjórnin harmi íraksstríðið en það eru auðvitað fjölmargir íslendingar sem telja það ekki nægjanlegt og það veit hæstvirts utanríkisráðherra auðvitað við erum mörg sem teljum að alls ekki nægilegt að það sé hörmuð þátttakan í írak og látið þar við sitja svo má auðvitað taka upp palestínumálið og hlutverk íslands ég held að við verðum að átta okkur á því að til þess að geta gegnt hlutverki sáttaaðilaeða þátttakanda í lausn deilumála verða menn að setja sig í spor allra aðila og skilja viðhorf upplifun og reynslu allra aðila sem hlut eiga að máli þar má auðvitað engan undanskilja

opinberlega sérstaklega vegna þess að utanríkisráðherra vildi ekki ræða við fulltrúa frá hamassamtökunum þar hefur mikið verið talað um að það séu hryðjuverkasamtök en það má spyrja sig álita þeirrar spurningar sem frægur maður sagði á einum stað hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann hverjir eru hryðjuverkamenn og hverjir eru ekki hryðjuverkamenn þegar komið er út í sríðsátök hverjir eru saklausir af því að hafa drepið mann og annan í stríðsátökum eru þá ekki allir aðilar þess máls í raun hryðjuverkamenn það þurfti að sjálfsögðu stórhug að bjóða bandaríkjamönnum og ísrael byrginn og ég er sannfærður um það að utanríkisráðherra hefði gert það af myndugleika ef hún hefði kosið það vegna þess að ég hef fulla trú á hæstvirtan utanríkisráðherra og ég ætla að segja það líka að mér eins og mörgum öðrum sárnaði að það skyldi ekki vera gert að reyna að breiða sig svolítið út og segja við ætlum að tala við alla vegna þess að það er ekki hægt að mæta og reyna að leysa deilumál með því að vera bundinn á klafa gamallar hernaðarhyggju sem bandaríkin og ísrael hafa auðvitað staðið fyrir á þessu svæði mér og mörgum öðrum sárnaði að hæstvirtur utanríkisráðherra skyldi ekki taka á málinu með þeim hætti vegna þess að ég er sannfærður um að hún hefði gert það af miklum myndarleik tækifærið var ekki nýtt þar því miður auðvitað getum við haldið áfram að tala um önnur svæði eins og íran hverjir mega eiga kjarnorkuvopn og hverjir mega ekki eiga kjarnorkuvopn eru það bara þeir sem bandaríkjamenn leggja blessun sína yfir eða hvað þessi nálgun er auðvitað afskaplega þröng og hún byggir á þröngum afmörkuðum hagsmunum hernaðarhyggju sem bandaríkin svara fyrir og við höfum því miður siglt þar í kjölfarið gagnrýnislaust alþjóðasamfélagið hlýtur að berjast fyrir eyðingu gereyðingarvopna en það á ekki einungis við um þá sem bandaríkin tiltaka sem óvini sína ríki sem í alþjóðamálum stillir hlutunum nánast alltaf upp hvítt og svart í vini og óvini ég ætla ekki að fara sérstaklega út í friðargæsluna í afganistan það hefur þegar verið gert hér en mig langar að segja örfá orð um fríverslunarmál ég er almennt þeirrar skoðunar að aukin verslun og viðskipti milli þjóða séu mikilvæg og geti verið góð leið til að auka jöfnuð og sjálfstæði ekki síst meðal fátækari þjóða um leið er afar brýnt að heimsverslunin lúti alþjóðalögmálum um mannréttindi og mannhelgi þar með talið að því er varðar jafnrétti kynja vernd barna og ungmenna baráttu gegn mansali um umhverfisvernd sjálfbæra þróun og svo framvegis þessar áherslur finnst mér mikilvægt að við látum heyrast á alþjóðavettvangi ráðherra vék að samstarfi og samráði við aðila vinnumarkaðarins þegar hún ræddi um fríverslunarmál meðal annars nefndi hún alþjóðavinnumálastofnunina og mig langar þess vegna að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra að því hvort hún muni beita sér fyrir því að löggilda hér á landi samþykkt alþjóðavinnumálastofnunarinnar um uppsögn og ráðningarsamninga þar sem kveðið er á um að sú meginregla gildi að atvinnurekandi megi ekki segja starfsmanni upp nema ákvörðun sé byggð á atvikum er varðar hæfni og háttsemi hans eða ástæðum sem varða atvinnureksturinn mér finnst mikilvægt að vekja máls á þessu hér og hvort utanríkisráðherra muni beita sér fyrir að innleiða þessa samþykkt ég ætla að nefna örstutt um þróunarsamvinnu og skyld mál að sjálfsögðu hljótum ið að fagna því að framlög íslands til þróunarsamvinnu séu að hækka þótt það vanti enn talsvert á að viðmiðunin um núll komma sjö prósent af þjóðarframleiðslu verði náð sömuleiðis vil ég fagna því að stórauka eigi framlög sem ráðstafað er til þróunaraðstoðar gegnum íslensk félagasamtök

en um leið vil ég líka stuttlega nefna málefni flóttamanna sífellt fleiri flóttamenn eru sífellt stærri vandi vandi flóttamanna eykst ár frá ári hvernig tökum við íslendingar á þessu máli hvernig hyggst ríkisstjórnin taka á því og eru áform um að stórauka þátttöku íslands í móttöku flóttamanna á standandi skuldbindingum alþjóðasamfélagsins sem sæma okkur sem þjóð

að ýmis frjáls félagasamtök á norðurlöndum meðal annars mannréttindaskrifstofa íslands rauðikross íslands og íslandsdeild amnesty international hafa skorað á ríkisstjórnar norðurlanda